Zo kun je een dergelijk negatief effect voorkomen. Maar het is eigenlijk onjuist, vind ik, dat zij zich zo afzet. Groot en klein kunnen juist samen veel beter functioneren voor de innovaties in Europa.